Na sliki je fant, torej, mlajša, mlajši moški, fant. ki, je, svetlejše polti, na obrazu ima pege, Ima svetle lase, nekje, malo daljše. Srednje dolžine, lahko rečemo. njegove oči so svetlejše barve. je nasmejan. na sliki vidim osebo moškega spola, srednje starosti, nekje bi rekla v tridesetih letih. njegovi lasje so, črne barve, Ima tudi temnejše oči, nekoliko štrleča ušesa in debelejši vrat. Na sliki je oseba moškega spola, ta moški je, srednjih let. Mislim, da na začetku štiridesetih, tako bi ga ocenila. Je temne polti, ima kratko, kratko postrižene lase. in, je na tej sliki nasmejan. Na sliki je ponovno oseba moškega spola. Ta je moški je nekoliko možakar, je nekoliko starejši. ima temno rjave lase. njegov pogled, ni usmerjen vame, ampak na stran, torej gleda na njegovo levo stran. je pa prav tako nasmejan. Na sliki je oseba moškega spola, mlajša oseba, rekla bi, da okoli dvajset let, mogoče še kakšno leto manj. ima temno rjave lase, razkuštrane, in njegov pogled je usmerjen vame. Je pa kar precej zapeljiv. Na sliki je oseba ženskega spola. Ta ženska je mlajša, lase ima spuščene. dolge in temne barve. njena polt je precej bleda, ima tudi svetle oči, ki so usmerjene vame, in nasmešek. Na sliki je mlad moški, njegov pogled je usmerjen proč od mene. ima svetle oči, barva las je rjava. in zvedavo gleda, bi rekla. Na sliki je oseba moškega spola, ta moški je nekje srednjih let oziroma mogoče malo mlajši. njegov pogled je usmerjen k meni. Ima prijazen obraz. Vsaj takšen občutek sem dobila. Njegovi lasje so svetlo rjave barve, nosi brado. In, ocenila bi ga kot dobrovoljčka. Oseba na sliki, ima malo temnejšo polt. kratke črne lase, rjave oči, usmerjen, njen pogled je usmerjen k meni. usta ima zaprta. Na sliki je mlada ženska, precej naličena, ima dolge lase, ki so svetle barve. njene oči so zelene barve, na tej sliki ima ustnice rahlo priprte in pogled usmerjen naravnost vame.